Hvala lepa za besedo. Gospod minister, leta dva tisoč štirinajst, konec predprejšnjega mandata je bilo na pobudo, poslank in poslancev, sprejet Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov, ki je zasledoval plemenite cilje. To se strinjamo. Ko ste, takrat, sprejemali ta zakon, ste bili pač prvič minister in ste zaradi sistemskih nedodelanosti, nejasnosti in pomanjkljivosti temu zakonu nasprotovali. V prejšnjem mandatu leta dva tisoč petnajst je bil sprejet novi Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov, ki je te nedodelanosti odpravil, vsebino zakona pa umestil v pravni red ter s tem sploh omogočil njegovo izvajanje. S tem zakonom je prišlo tudi do ustanovitve, Sklada premostitvenega zavarovanja, ki ga upravlja KAD. Zaradi številnih težav, ki so se pokazale vse od sprejema prvotnega zakona dva tisoč štirinajst, velja, veljavni zakon določa, da se premostitveni sklad, izvede, če je, likvidacija tega sklada izvede, če je število članov oziroma športnikov manjše od dvesto oziroma da je vložena sredstev, da so vložena sredstva manjša od sto tisoč evrov. Postopek likvidacije začne in vodi upravljavec sklada, stroške likvidacije pa nosi Sindikat športnikov Slovenije. Kaj je najbolj pomembno v tej stvari? Glede na to, da je s triinštiridesetim členom veljavnega zakona, bi se, moralo ugotavljati do tridesetega junija dva tisoč osemnajst, to se pravi, ali likvidacija ali zaživitev tega sklada. Konec prejšnjega mandata je skupina poslank in poslancev ponovno predlagala novelo tega zakona, s katero bi se rok, za izvedbo podaljšal do enaintridesetega dvanajstega dva tisoč devetnajst, kar jasno kaže na to, da pogoja dvesto članov oziroma sto tisoč evrov čiste vrednosti sredstev nista bila dosežena. V zvezi s tem vas sprašujem, kakšno je vaše stališče do omenjenega do omenjene likvidacije sklada, koliko članov ima sklad in kakšna je čista vrednost sredstev, kako daleč je likvidacija, kateri postopki so bili že zvedeni, pa kakšne načrte imate s tem v prihodnje glede na to, da se po zaključku likvidacije glede na določbe z veljavnega zakona nov premostitveni sklad ne more oblikovati. Hvala lepa.